Le Conseil fera tout pour garder à l'ordre du jour cet aspect de réseau efficace, notamment en parvenant à convaincre l'ensemble des États membres d'analyser les bonnes pratiques partout où elles sont en application pour pouvoir harmoniser toutes les règles en la matière.